Il constitue aussi, sans doute, une feuille de route pour le prochain Parlement européen tant il contient de recommandations utiles, y compris celle que nous espérons inscrire de la création d'une sous commission permanente. Il permet de déboucher sur des accords, l'interdiction ou l'appel à l'interdiction des visas dorés ou la félicitation de ce qui est arrivé en termes de coordination de la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe.

Il y a des pays dans l'Union européenne qui constituent des paradis fiscaux.